en það kemur líka til álita vegna þess að hæstvirtur ráðherra fellur einkar vel að hafa hið síðasta orð og gusa þar út úr sér ýmsum hálfsannleik og skáldskap sem ekki er hægt að svara eða leiðrétta hafa það þannig að menntamálaráðherra hafi alltaf síðasta orðið og tali bara einn í sinni umræðu og síðan tölum við hinir duglegir menn einhvers staðar annars staðar á öðrum tímum þannig geta samskiptin farið fram skriflega og við fjarskiptakerfið það sem ég ætlaði að spyrja um hér var það svar bjarna guðnasonar framkvæmdastjóra sjónvarpsins í fréttablaðinu fjórða janúar við saklausri spurningu um það hvað áramótaskaupið hefði kostnað að með leyfi forseta kostnaður við skaupið er ekki gefinn upp enda viðskiptaleyndarmál og trúnaðarupplýsingar ég kannast við að það getur átt við í starfsemi fyrirtækis eins og ríkisútvarpið er fyrr og síðar að ekki sé við hæfi að gefa meðan yfir standa samningaviðræður eða um aðrar viðkvæmar aðstæður er að ræða á hinn bóginn er sjálfsagt að þessar upplýsingar liggi fyrir þegar því ástandi er lokið

og einkum þegar um er að ræða dýrustu og merkustu liði dagskrárinnar svo sem eins og þetta áramótaskaup eins og evrovision keppnina sem nú er í gangi með athygli og við skemmtan allrar þjóðarinnar þegar einstakir dagskrárliðir taka mikið rúm í dagskránni ég nefni heimsmeistarakeppni eða evrópukeppni í ýmsum íþróttum eða almennar hátíðir á vegum þjóðarinnar eða annað það sem eðlilegt er að menn spyrji um og fái að vita og ég spyr líka um það í þessari fyrirspurn hvenær þessi siður hafi verið tekinn upp og hver kostnaðurinn hafi verið við skaupið

leitað er á netinu með leitarorðinu ég man ekki hvort það var skaupið eða áramótaskaupið þá blasir við í einum af fyrstu svörunum hver kostnaðurinn var við það árið tvö þúsund og þrjú mig minnir að hann hafi verið fjórar milljónir sem skiptir ekki máli hér en það er bein tilvitnun í fundargerð eða bein innsýn í fundargerð útvarpsráðs frá þeim tíma þannig að eitthvað hefur breyst eftir þann tíma og þess vegna er þessi kurteislega fyrirspurn borin fram til hæstvirtrar menntmrn sem